Il faut Hélène Flautre l'a très bien dit tout à l'heure acheminer, cela c'est extrêmement concret, l'aide humanitaire dans les zones libérées, et en passant par la coalition et par l'ASL. Et cela, c'est, concrètement, absolument possible. Il faut, deuxièmement, aider davantage les réfugiés qui sont dans les camps des pays voisins, autour de la Syrie.

Je pense en particulier au Liban, qui est dans une situation absolument catastrophique. Troisième point sur le plan humanitaire, nous pouvons aussi agir en faisant preuve, nous, Union européenne, de solidarité, en améliorant, par exemple, le traitement des demandeurs d'asile et l'accueil des réfugiés chez nous, au sein de l'Union européenne. Et puis, il y a une deuxième urgence, qui est évidemment l'urgence politique. La Ligue arabe a lancé un appel à la Coalition nationale syrienne pour que celle ci désigne une instance exécutive et participe ainsi au Sommet arabe de Doha. J'aurais aimé que Mme Ashton me donne son point de vue sur cette initiative. Moi, j'estime très important que les forces d'opposition syriennes se dotent d'un véritable gouvernement et je juge essentiel que nous pesions de tout notre poids, que l'Union européenne veille avec eux à ce que cette opposition inclue et intègre l'ensemble des communautés ethniques et religieuses dans son projet politique pour la Syrie. Cette manière là de rassembler les uns et les autres le plus largement possible, c'est la seule permettant d'éviter demain l'engrenage de violences intercommunautaires dans une Syrie, j'espère, libérée de son régime.